Utalt arra, hogy a múltunkban sok közös elem van, de nem utalt arra, hogy a jelenünkben is sok közös elem, fájdalom és probléma van. Különösen a hatalmas bér illetve jövedelemkülönbségek a közép és kelet európai EU tagállamok és a nyugati tagállamok között, amelynek okán az Önök polgárai is úgy, mint a magyar állampolgárok, és más, volt szocialista országok polgárai elhagyják a hazájukat, és kényszerből mennek más országokba nagyobb jövedelemért dolgozni.

Tudjuk, hogy Észtország is a kezdeményezői között volt annak a polgári mozgalomnak, amely a bérunióért harcol egyenlő munkáért egyenlő bér elve alapján.